Un prim pas în acest sens a fost conștientizarea că principiul condiționalității realizării de reforme democratice, pilon al politicii europene de vecinătate, a reprezentat mai mult un concept decât un stimulent real pentru înfăptuirea acestora. În prezent, avem datoria de a sprijini aspirațiile democratice ale cetățenilor acestor țări. O mai mare integrare economică și comercială poate să contribuie la îndeplinirea acestui obiectiv.

Împărtășesc convingerea raportorului că aceasta va facilita comerțul dintre aceste țări în curs de dezvoltare, contribuind, astfel, la reducerea gradului de sărăcie, precum și la creșterea și diversificarea economică. Trecerea la sistemul euro mediteranean privind cumulul de origine, compus din peste o sută de protocoale bilaterale, la un instrument unic regional va reduce din complexitatea actualelor relații comerciale. Trebuie menționat, de asemenea, că această modificare nu privește doar statele din vecinătatea sudică, ci și statele din Balcanii de Vest sau din Asociația Europeană a Liberului Schimb.